Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych musi być elementem stymulującym rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem drobnej przedsiębiorczości, ale nie będzie rozwoju, jeśli nie zostanie zachowana zasada konkurencyjności, która jest podstawą rozwoju gospodarki. W dobie kryzysu i masowych bankructw przedsiębiorstw tylko prosta, jasna i jednoznaczna polityka zamówień publicznych może przynieść zamierzony efekt. Każde inne działanie będzie stymulujące dla rozwoju biurokracji, a to zabija przedsiębiorczość. Jedynym sposobem zachowania tego procesu jest umożliwienie opinii publicznej pełnego dostępu do tych informacji. Dlatego reforma systemu musi nastąpić już w samej Radzie i Komisji, które blokują dostęp do informacji, nawet wbrew Traktatowi z Lizbony.